Malheureusement, nous sommes encore essentiellement dépendants de la décision de la cour constitutionnelle, mais aussi du bon vouloir du président tchèque. Il faut lancer un signal clair de responsabilisation à ceux qui détiennent entre leurs mains l'avenir de ce Traité capital pour l'Union, pour nos institutions et pour les 500 millions d'Européens que nous représentons. Nous ne pouvons plus être otages de quelques uns dont l'unique but est de contrecarrer l'intérêt général européen. S'il est légitime que certains souhaitent ne pas aller plus loin dans l'intégration européenne, s'il est légitime de faire part de ses réticences, il est aussi légitime de laisser progresser ceux qui le souhaitent. D'une manière générale, les processus de ratification des traités européens prennent trop souvent l'allure de sagas ou de victoires à la Pyrrhus. Sommes nous condamnés à constamment devoir faire le forcing pour garantir la mise en œuvre d'un traité et de ses réformes institutionnelles? Nous devrons tirer les enseignements de ce processus de ratification chaotique et aussi, évidemment, de cet engagement de négociations en vue de l'organisation d'un second référendum en Irlande, comme s'il était normal de refaire voter un peuple qui s'est exprimé de manière souveraine, et comme s'il était normal qu'un assentiment à un traité puisse être une monnaie d'échange. Il y va de la cohérence et de l'équilibre institutionnels de l'aventure européenne. Ratifier un traité est une exigence minimale de loyauté et de cohésion à partir du moment où l'on choisit que son pays adhère à l'Union européenne.